Soyez rassurés je dois vous dire que la question est intéressante dans la mesure où le fait que les prix aient diminué depuis la crise alimentaire, il y a quelques mois, pourrait induire dans certains esprits que le problème est résolu. Les prix, même s'ils ont décru, ne retrouveront pas le niveau relativement bas qu'ils avaient avant.